þetta er tillaga sem hefur verið flutt af þingmönnum frjálslynda flokksins undanfarin ár og ég held að nú séum við að

ég geri mér vissulega vonir um það að að lokum muni dropinn hola steininn og það muni draga til þess

menn skoði hana af fullri alvöru á ríkisstjórnarheimilinu en á það hefur mér fundist skorta verulega á undanförnum árum

lífeyrissjóði og að þær tekjur sem fólk hefur aflað sér með því að spara í lífeyrissjóðum sínum til margra ára verði ekki til þess að bætur almannatrygginga séu skertar eins og gert hefur verið á undanförnum árum með svokallaðri fjörutíu og fimm prósent skerðingarreglu þannig er hæstvirtur forseti að bætur almannatrygginga sem allir ellilífeyrisþegar eiga rétt á eru skertar af tekjum sem fólk hefur safnað sér upp sem inneign í lífeyrissjóði með þessari fjörutíu og fimm prósent reglu og verður þá til þess að fyrir hverjar tíu þúsund krónur sem fólk fær út úr lífeyrissjóði sínum eru skertar bætur um fjögur þúsund fimm hundruð krónur það er bótaflokkurinn í heild sinni lækkar um fjögur þúsund fimm hundruð krónur nú er það þannig að bætur fólks út úr almannatryggingunum eru misjafnar eftir því hvort við erum að ræða um einstaklinga eða hjón og síðan eru tekjutengingar á milli sambúðarfólks og maka en hér í þessu dæmi erum við til að einfalda umræðuna þá held ég að sé einfaldast að halda sig við stöðu einhleypings í málinu og velta því upp án þess að tengja það beinlínis við tekjur maka

notuð á almannatryggingar virkar eins og ég sagði áður í máli mínu þá er það einfaldlega þannig að ef einhver einstaklingur ár réttindi í lífeyrissjóði upp á tíu þúsund krónur þá missir hann niður fjögur þúsund fimm hundruð krónur af bótum sínum í almannatryggingum þegar einstaklingur er kominn í það að hafa tekjur úr lífeyrissjóði upp á hundrað fjörutíu og fjögur þúsund krónur ef hann hefur verið svo heppinn sem því miður margir eru ekki að hafa verið í þannig stöðu á starfsævi sinni að vera komnir með þann rétt í lífeyrissjóði að eiga hundrað fjörutíu og fjögur þúsund krónur útgreiðslu á mánuði út úr lífeyrissjóði sínum en ef hann væri í þeirri stöðu að fá þá upphæð þá er staðan sú í tryggingakerfinu í bótunum sem samanlagðar lágmarksbætur geta hugsanlega numið hjá einstaklingi allt að hundrað og fjögur þúsund krónur á mánuði þá er staðan sú að það sem eftir lifir af bótum almannatrygginga er eingöngu tuttugu og eitt þúsund níu hundruð níutíu og þrjár krónur eða grunnlífeyrir það sem oft hefur verið kallað ellilífeyrir eða var kallað það í gamla daga en er kallað núna grunnlífeyrir grunnlífeyririnn skerðist ekki við tekjur úr lífeyristryggingakerfinu það hefur svo sem verið sýnt fram á það og er auðvitað vitað og hefur verið rætt við þessa umræðu á undanförnum árum að ef fólk þarf á því að halda sem margir þurfa að reyna að fara út á vinnumarkaðinn og afla sér viðbótartekna þá er hægt að sýna fram á það að skerðingarákvæða þegar búið er að taka tillit til annars vegar skerðingarákvæða tryggingastofnunar og hins vegar tekjuskattsins þá heldur fólk í raun og veru ekki eftir nema rétt tæpum sextán hundruð krónur af hverjum tíu þúsund krónur sem það þénar ef fólk er búið að nýta sinn persónuafslátt og á réttindi í lífeyrissjóði þá lendir það í því varðandi skerðingarnar ef það er til viðbótar ef það á litla inneign í lífeyrissjóði undir hundrað þrjátíu og fjögur þúsund krónur þá fær það fjörutíu og fimm prósent skerðingu vegna viðbótartekna í atvinnulífinu og síðan skattlagning

og búið að fullnýta persónuafsláttinn þá kemur þetta svona út að fyrir hverjar tíu þúsund krónur sem fólk er að afla sér með atvinnu til viðbótar við lífeyristekjur og almannatryggingar heldur það eftir tæplega sextán hundruð krónur það er skerðingin er tæplega áttatíu og fimm prósent á viðbótartekjunum þessi tillaga okkar í frjálslynda flokknum gengur einfaldlega út á það að leggja til að þessi staða eldri borgara verði lagfærð með þeirri aðferð að það verði sett inn í regluverkið og lögin að fyrstu fimmtíu þúsund krónur út úr lífeyrissjóði skerði engar bætur frá almannatryggingum og þar af leiðandi engar samþykktar lágmarksbætur almannatrygginga og þar af leiðandi væru þá viðkomandi sem ættu undir fimmtíu þúsund krónur að fá þær án þess að skerða bætur almannatrygginganna og væru þar af leiðandi að fá fimmtíu þúsund krónur til viðbótar við hundrað og fjögur þúsund krónur eða hundrað fimmtíu og fjögur þúsund krónur þær samþykktu tekjur væru ekki skertar með skerðingarákvæðum en mundu að sjálfsögðu skerðast vegna skattlagningar því að eftir sem áður væru þessar tekjur saman lagðar notaðar sem skattstofn miðað við okkar lög í dag það hefur löngum verið bent á að persónuafslátturinn hefði ekki hækkað á undanförnum árum eins og nauðsynlegt hefði verið og

ef ríkisstjórnin hefði valið það að nota ekki einu prósenti flatan tekjuskatt heldur fara með það inn í persónuafsláttinn það kostar fjóra milljarða svipað og eitt prósent en hefur víst allt önnur áhrif í kerfinu vegna þess að þar með værum við að nota skattalækkunina sem jöfnuð til að mæta betur afkomu þeirra sem lægri hafa tekjurnar en það hefur auðvitað dregið úr þeim auknu kjarabótum sem þeir sem betri tekjurnar hafa fá með þessari tillögu ríkisstjórnarinnar um skattalagabreytingar síðan höfum við lagt til í þessari tillögu að í stað þess að fjörutíu og fimm prósent reglan taki strax við þegar fimmtíu þúsund krónur er náð úr lífeyrissjóði þá komi þrepaskipting í skerðinguna og fyrir fyrst tíu þúsund krónurnar umfram fimmtíu þúsund verði skerðingin níu prósent eða einn fimmti þess sem nú er og fyrir næstu tíu þúsund krónur frá sextíu sjötíu þúsund vera hún átján prósent og næstu tíu þúsund krónur frá sjötíu áttatíu verði hún tuttugu og sjö prósent og síðan fyrir næstu tíu þúsund krónur þar á eftir þrjátíu og sex prósent og það er í raun og veru ekki fyrr en við erum að telja í hundrað þúsund krónur veginn sem skerðingin nái því að vera fjörutíu og fimm prósent eins og hún er í dag þetta mundi auðvitað hafa það í för með sér að rauntekjur ellilífeyrisþega mundu verulega lagast og hefði mikil áhrif til að bæta stöðu ellilífeyrisþeganna við vikum aðeins máli að þessu þegar við vorum að ræða þær tillögur samfylkingarinnar í síðustu viku sem gengur út á afkomutryggingu eldri borgara og tekur í raun og veru að hluta til á sama máli en við höfum hins vegar útfært það í okkar tillögu hvaða hugmyndir við tæpum að væru

með því að fara með þetta svona í þrepum en nú ber hins vegar nýrra við hæstvirtur forseti

um þessar tryggingabætur og samtengingu lífeyris sem þeir hafa hafnað að taka inn í stefnumótun á undanförnum árum þá segir landsfundur sjálstfl landsfundurinn samþykkir að afnema skuli tekjutengingu frá grunnlífeyri skerðingarhlutföll tekjutryggingarauka verði lækkuð í áföngum úr núverandi fjörutíu og fimm prósent og að lokum afnumin frítekjumörk vegna tekjutryggingar og heimilisuppbótar verði endurskoðuð til hækkunar guð láti gott á vita það er ákaflega gott þegar sjálfstæðismenn eru farnir að álykta um að það þurfi að endurskoða þessi mál en við eigum flestir að láta reyna á það hvort hugur fylgir máli svona ályktanir hafa iðulega komið frá landsfundum sjálfstfl því miður og það hefur ekki verið mikill vilji fyrir því að fylgja því eftir en það mun auðvitað reyna á það nú liggur þessi tillaga fyrir sem ég er að mæla hérna fyrir hæstvirtur forseti og ég vonast vissulega til að þetta verði til þess að þessi mál verði endurskoðun og það liggur einnig fyrir tillaga samfylkingarinnar um þessi mál og vinstri grænir tóku utandagskrárumræðu um málefni eldri borgara þannig að ég held að stjórnarandstaðan öll sé sammála um það og hafi verið það lengi að þessi mál þyrfti að lagfæra þess vegna mun auðvitað á það reyna þegar á þessu þingi hvort ríkisstjórnarflokkarnir vilja fara þá leið að vinna sig í átt að meðal annars þeirri tillögu sem við hér erum að ræða sem ég lít og fleiri hafa tekið undir meðal annars háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson að með þessari útfærslu værum við að búa til hálfgerða brú fyrir eldri borgara sem í dag eiga engan veginn nægilegan lífeyri í lífeyrissjóði sínum nægilegar inneignir í lífeyrissjóði til að geta lifað af því þó svo ríkissáttasemjari ásmundur stefánsson hafi spáð því að það væri ákaflega stutt í gullna tíð eldri borgara í þessu landi vegna þess að þeir eru svo öflugir í inneign í lífeyrissjóði það er auðvitað staðreynd sem við þekkjum að það eru mjög margir því miður sem eiga lítið inni í lífeyrissjóðnum ef ég man rétt eiga fjörutíu og fimm prósent öryrkja enga inngreiðslu í lífeyrissjóð engan rétt margar húsmæður eiga sáralítinn rétt í lífeyrissjóði sumar stéttir í landi eiga sáralítinn rétt í lífeyrissjóði sumar stéttir eiga sáralítinn rétt í lífeyrissjóði ég nefni bændur sem dæmi og verkamenn sem hafa ekki haft hávaða í gegnum tíðina eira líka litlar eignir inni í lífeyrissjóði þannig að ég held því miður að það verði

brú í það að byggja þarna á milli þess þegar lífeyririnn verður vonandi styrkasta stoð eldri borgara